Este clar că Uniunea Europeană trebuie să și schimbe reacțiile, întrucât statele din Orientul Mijlociu și Africa de Nord sunt interesate să vadă ce soluții pot aplica pentru tranziția spre un stat democratic, spre o construcție statală care să includă și protecția drepturilor omului, care fuseseră afectate

Tocmai de aceea, viitorul reprezentant pentru drepturile omului va trebui să aibă un mandat solid, să fie un interlocutor de bază pentru ONG uri, minorități, să colaboreze cu Națiunile Unite și să conducă consultările cu țări terțe pe tema drepturilor omului.